Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Industriemetropole voller Uran und wertvollster Rohstoffe. Stellen Sie sich vor, Sie haben ringsum einen Garten mit den herrlichsten Pflanzen und Tieren. Das ist potenziell die Zentralafrikanische Republik. Und dass dort die Hölle auf Erden ist, liegt daran, dass Menschen dieses entsetzliche Land seit Jahrzehnten zerstören, und zwar nicht nur die Rebellen, sondern auch Räuberbanden übelsten Ausmaßes, kriminelle Organisationen, hinter denen oft auch Konzerne stehen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir dieses Land nicht einfach als failing state abtun dürfen, sondern dass wir natürlich z.

Kamerun stabilisieren müssen es ist wichtig, dass die Flüchtlinge dort aufgefangen werden dass wir uns um den riesigen Raum der Sahelzone von Mali bis Tschad kümmern, um Kongo kümmern, dass wir die Umgebung stabilisieren. Nur dann werden wir dieses Zentrum Afrikas auch stabilisieren können. Und wenn wir dieses Land als failing state aufgeben, dann geben wir letztlich Afrika auf.